Osobně vím, že největším problémem je právě problém samospráv a kontroly daného území. I tady se dá vyjednávat a samozřejmě pro ně je potřeba najít jiné mechanismy řešení než např.